Spoštovani, predsednik Državnega zbora, hvala za dano besedo! Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi! S predlogom Zakona o trgu finančnih inštrumentov se podrobneje ureja pravica vlagateljev oziroma obveznosti investicijskih podjetij, stečajnih upraviteljev, nadzornih inštitucij in drugih udeležencev postopkov v primeru stečaja borznoposredniške družbe oziroma investicijskega podjetja ter določa natančna pravila in postopke, povezane z vzpostavitvijo, zagotavljanjem in aktiviranjem sistema jamstva za terjatve vlagateljev oziroma celovitim poplačilom zajamčenih terjatev vlagateljev. Predlagani zakon je obravnaval že Odbor za finance in pa monetarno politiko, kjer smo lahko sledili pripombam Zakonodajno pravne službe. Slovenski demokratski stranki obžalujemo, da predstavniki Vlade oziroma predstavniki Ministrstva za finance niso podrobneje odgovarjali na pripombe, ki jih je podala Zakonodajno- pravna služba Državnega zbora in jih tudi niso implementirali v samo Predlog Zakona o trgu finančnih inštrumentov. Še z večjem obžalovanjem ugotavljamo v Slovenski demokratski stranki, da je Vlada oziroma Ministrstvo za finance zaostajala s prenosom direktive Evropske unije v slovenski pravni red. In sicer direktiva Evropske unije je bila sprejeta že leta dva tisoč štirinajst danes smo ob koncu leta dva tisoč osemnajst in sprejemamo to direktivo oziroma jo uvajamo v slovenski pravni red. Zaradi zamud bo, bi rekel, slovenski proračun moral pa, plačati kazen, tudi s tem se bi rekel, kaže na to neodgovornost Vlade in, bi rekel, slabo delo Ministrstva za finance. V Slovenski demokratski stranki apeliramo na Ministrstvo za finance in pa na Vlado Republike Slovenije, da je učinkovitejša pri prenosu direktiv Evropske unije v slovenski pravni red. Prepričani smo, da časa je bilo dovolj, vendar neodgovornost na strani Ministrstva za finance je velika. Nedvomno pa tudi informacije iz medijev kažejo na to, da to ni zadnja direktiva Evropske unije, ki ni bila pravočasno implementirana v slovenski pravni red, in zato ponovno apeliramo na Ministrstvo za finance, da, bi rekel, učinkovitejše in bolj odgovornejše opravlja svoje delo. Predlagani zakon v Slovenski demokratski stranki ne bomo podprli. Ne bomo ne bomo ga podprli predvsem iz razloga, zaradi pripomb, ki jih je podala Zakonodajno-pravna služba, na drugi strani pa Ministrstvo za finance oziroma Vlada teh pripomb ni upoštevala, še več, tudi ni podala, bi, bi rekel, argumentov, zakaj teh pripomb Zakonodajno-pravne službe ne upošteva. Ne bomo pa, bi rekel, temu zakonu tudi nasprotovali.